Als Marktmanipulation bezeichnet man unfaire Praktiken, die darauf abzielen, die Preisfindung auf Märkten zu beeinflussen, um ungerechtfertigte Gewinne zu erzielen.